Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, le Conseil européen de février nous avait fortement déçus, et il a bien fallu que le Parlement pèse de tout son poids pour rectifier un peu le tir.

Vous n'êtes pas encore au rendez vous de l'Europe sociale. Avec l'initiative pour l'emploi des jeunes, vous envoyez un signal de mobilisation aux chefs d'État et de gouvernement. Mais vous savez combien ce phénomène du chômage des jeunes est en pleine accélération.

Mais pensez qu'aujourd'hui, avec la crise, les jeunes allongent leurs études.

Si nous passons de 15 à 30 ans, nous doublons le nombre de jeunes chômeurs.

Vous devez introduire une vision dynamique de l'évolution de ce chômage des jeunes. Vous devez introduire une vision des départs des jeunes vers d'autres régions.

Vous courez toujours après la réalité. Nous vous demandons de tomber dans la réalité, vraiment!